Evropská demokracie potřebuje demokraty, svobodné a odpovědné občany, protože jedině tak bude životaschopná. Myslím, že je chybou, že současný systém financování politických stran parazituje. Na tomto systému parazitují uskupení prosazující protievropskou agendu. Proto jsme dnes také vyzvali Komisi, aby co nejdříve stávající nařízení přezkoumala a předložila jeho revizi, která bude proti zneužívání veřejných prostředků. Osobně podporuji zejména transparentnost při úpravě podmínek financování, zvednutí povinného limitu členství poslanců EP v evropské politické straně z jednoho alespoň na tři poslance a požaduji jasnou politickou příslušnost poslanců EP.